Señor Presidente, señora Comisaria, son momentos duros para el sector pesquero europeo. La grave crisis económica que azota Europa, la escasez de recursos marinos para que las flotas sean económicamente eficientes y las negociaciones de acuerdos muchas veces inaceptables, por ser lesivos para sus intereses, hacen que el sector mire al futuro con cierta preocupación.

Estamos debatiendo distintos asuntos de gran importancia, entre ellos la dimensión exterior de la política pesquera común, que permite a la flota de la UE pescar en alta mar y en aguas de terceros países, y a través de la cual la Unión Europea también exporta principios de buena gobernanza, liderando la defensa de la sostenibilidad, procurando la seguridad alimentaria en los países menos desarrollados y luchando de manera efectiva contra la pesca ilegal. El consumo de pescado de la Unión Europea depende, en un 60 de las importaciones de terceros países y, por ello, uno de los objetivos de la dimensión exterior de esta política debe ser asegurar la continuidad de las actividades económicas de la pesca de altura. No compartimos que los acuerdos de pesca lleven aparejada una cláusula de exclusividad que impida a la flota europea poder faenar en las aguas de un tercer país cuando la Unión Europea haya fracasado en la conclusión de un nuevo protocolo, y ejemplos, tenemos. Tampoco aprobamos que se castigue el reabanderamiento temporal de los barcos de la Unión Europea cuando sustituyen su bandera para poder acceder a las aguas de un tercer país —incluso si este país cumple con toda la normativa internacional— en caso de que no se haya alcanzado un acuerdo para el acceso a los recursos ni que los cánones que los armadores deben pagar en concepto de licencia de pesca, para poder acceder a los recursos pesqueros de un tercer país, se tripliquen en ocasiones sin que se haya realizado un análisis del impacto coste beneficio. Desde mi punto de vista, tampoco tiene sentido la propuesta de llevar las poblaciones de peces a niveles por encima del rendimiento máximo sostenible, en lugar de al nivel del rendimiento máximo sostenible, es decir, recortando posibilidades de pesca por encima de lo necesario.